diesen Beschlusspunkt nicht mitgetragen, über den bedauerlicherweise nicht getrennt abgestimmt wurde. Aber ansonsten ist der Bericht von mir mitgetragen worden.